Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione del piano EFSI e dell'EFSI 2, del piano degli investimenti europei, sono sicuramente un segno di un'Europa che è finalmente ripartita e che ha scommesso su se stessa, ma ci sono due obiettivi che noi abbiamo il dovere di perseguire, che questo Parlamento richiama sempre nel lavoro della Commissione e nel lavoro del Consiglio. Da una parte, investire e scommettere anche sulle piccole e medie imprese, che sono l'ossatura anche del nostro continente, e dall'altra trovare le risorse e la stessa capacità, la stessa forza che abbiamo avuto nell'approvare il piano degli investimenti, anche per la lotta per avere un'Europa sociale.

Noi abbiamo di fronte, e ci riempiamo la bocca e siamo molto orgogliosi, di finanziare, di investire sulla cosiddetta industria 4.0, ma continuiamo in Europa ad avere un welfare 1.0, che non è più adeguato ai propri tempi. Gli Stati non ce la fanno più e abbiamo bisogno invece di un'Europa che sopperisca agli Stati e sia in grado finalmente di avanzare delle proposte sulle politiche sociali.